Pentru majoritatea familiilor, a contracta un credit este o decizie financiară foarte importantă și chiar o decizie de viață foarte importantă și de aceea este important să găsim soluții la aceste probleme. Cred că trebuie să stabilim reguli clare pentru viitor în ceea ce privește protecția consumatorilor, mai ales că puterea de negociere între consumatori și bănci este, de foarte multe ori, extrem de disproporționată, în defavoarea consumatorilor. În același timp însă cred că trebuie să ne ferim de populism, nu trebuie să dezechilibrăm și mai mult sistemul bancar, care și așa are nenumărate probleme și să găsim soluții rezonabile și proporționale. Sunt de acord cu domnul comisar, soluțiile trebuie să fie echilibrate, dar așteptăm cu interes să vedem și care sunt aceste soluții, o eventuală soluție putând fi legea dării în plată pentru persoanele fizice, nu pentru dezvoltatorii imobiliari, cu un plafon maxim, așa cum s a întâmplat în România de curând.